Köszönöm szépen elnök asszony! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek azt az igyekezetet, amivel igyekezett a 2020 as stratégiát és a foglalkoztatáspolitikai iránymutatás összefüggéseit erősíteni.

Két kérdésre szeretnék röviden kitérni.

Azt szeretném ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy amennyiben nem teremtjük meg ennek a hátterét a közérdekű szolgáltatásokban, ezt a célt valószínűleg nem lehet elérni. A másik téma, amit szeretnék kiemelni, és amit a jelentéstevő is kiemelten kezelt, ez a gyermekszegénység. Én azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy a Tanács ezt évekkel ezelőtt prioritásként jelölte meg, igazából nem sok minden történt, és hogyha ezt a kérdést nem fogjuk szigorúan monitorozni, ha nem tudjuk rászedni a tagállamokat, hogy ezzel komolyan foglalkozzanak és komoly célokat is tűzzenek és érjenek el ezen a téren, elvesztegetjük saját jövőnket.